Gruzja to niezwykle ważne państwo w regionie i ważny partner Unii Europejskiej. Przez ostatnich 9 lat Gruzja poczyniła olbrzymie postępy w rozwoju kraju, w rozwoju instytucji państwowych i w rozwoju gospodarki. Gruzja jest liderem, jeżeli chodzi o walkę z korupcją to nie są dane prezydenta Saakaszwilego, tylko dane Transparency International. Gruzja jest, jak powiedział przedmówca, jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania i to są dane Banku Światowego.

Otóż Narodowe Biuro Statystyczne podało, że wzrost gospodarczy najprawdopodobniej wyniesie w tym roku 0 zamiast 6, które przewidywał rząd.

Spadły obroty handlowe również z państwami Unii Europejskiej. Rząd zatrzymał budowę kilku kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, itd.

To wszystko skłania do refleksji, ale oczywiście nie może zatrzymać naszej pomocy dla Gruzji.

Niemniej jednak musimy wziąć pod uwagę to, o czym mówiła pani poseł Lunacek, pan poseł Czarnecki, pan poseł Poręba i wielu innych przedmówców, że warunkiem pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej dla Gruzji musi być przestrzeganie pewnych międzynarodowych standardów, w tym oczywiście standardów demokratycznych.